Sì, ma per andare dove? In Europa? In Sudafrica? E se poi ci avessero rispediti indietro, dicendo che non siamo titolari di protezione internazionale, dove saremmo tornati?

La sede della MONUSCO è poco distante. Loro hanno il mandato di proteggerci, è la comunità internazionale che gli ha voluti. Però in fondo è un bene che fossi sola, così la mia famiglia è al sicuro, almeno per il momento. E poi ho risparmiato loro lo spettacolo disumano. Queste bestie non si sono limitate a violentarmi, hanno infierito con lame e rastrelli e poi hanno completato l'opera, bruciandomi. Ero ancora cosciente, ma non ho avuto paura, ho pensato a voi e ai miei bambini e tutto è finito in un attimo. Nonostante tutto sono felice. Sono felice perché non ho riconosciuto volti noti tra gli spettatori del villaggio, obbligati ad assistere a quei massacri. Sono felice perché in quest'ultima retata eravamo principalmente adulti, pochissimi bambini fortunatamente. In quell'inferno non hanno resistito molto, se ne sono andati quasi subito. Inoltre, sono felice perché nessuno vedrà le rotture del mio corpo, il mio corpo dopo ore e ore di torture. È una grande fortuna che alla comunità internazionale interessi poco quello che succede qui, nell'est del Congo, e che i media hanno altro di cui occuparsi.

Nessuna impunità per i responsabili di questi massacri. A quando la giustizia per Beni?